Señora Presidenta, señor Comisario, es verdad que los titulares sobre la construcción europea se los llevan los acuerdos alcanzados en la cumbre del fin de semana. Pero es también cierto que Europa se construye con informes como el que hoy aprobamos sobre la Agencia Europea de Seguridad Marítima. La EMSA es hija de las crisis generadas por los desastres del Erika y el Prestige. Es una respuesta a problemas de calado europeo como las catástrofes medioambientales que generan este tipo de accidentes marítimos y las amenazas que suponen para las vidas y el bienestar de miles de personas. La Agencia, con la ampliación de competencias, se constituye como un elemento coordinador e integrador de los esfuerzos y recursos a nivel europeo y estatal, lo que permite aprovechar más eficientemente todos los recursos disponibles y evitar así duplicidades y disfunciones. Esta es la primera receta para combatir el déficit. Lamento que la oposición de los grandes grupos haya impedido que se incluya también la perspectiva regional, pues desde este nivel también se despliegan recursos para prevenir y responder a este tipo de incidentes, como se demostró durante la catástrofe del Prestige. Entonces la flota pesquera vasca, por ejemplo, recogió cientos de toneladas de chapapote. La Comisión de Transportes y Turismo ha decidido que la Agencia integre, desde ahora, en su ámbito de competencia, los incidentes que puedan ocurrir en las plataformas petrolíferas o de extracción de gas, pero hemos escuchado cuál ha sido la posición del Comisario. Por último, el informe garantiza que recursos como el seguimiento satelital de buques se aprovechen, además, para los fines propios de la Agencia, para operaciones de seguridad y protección del tráfico marítimo y, específicamente, en el combate contra la piratería. Lamentablemente no incorpora las enmiendas que abogan por la introducción de criterios de equilibrio de género en la configuración de los órganos rectores de la Agencia, cayendo en la incoherencia con las declaraciones de este Parlamento. La nueva EMSA contiene una apuesta de fondo por la mejora de la formación de los profesionales que trabajan en este sector, aunque no se haya aceptado la idea de crear una escuela europea de excelencia o una red para poder armonizar la formación a nivel europeo. El informe propicia, además, la aplicación sistemática de la innovación en el sector. Por todas estas razones, creo que hay que felicitar al señor Fleckenstein y agradecer el apoyo que va a cosechar esta iniciativa. La EMSA también construye Europa, porque demuestra que las actividades de sus instituciones son útiles para la ciudadanía.